W opublikowanym ostatnio komunikacie Komisji Europejskiej, który dotyczy zapobiegania radykalizacji prowadzącej do ekstremizmu połączonego z przemocą, formułuje się wiele zaleceń. Duży nacisk kładzie się na edukację w Unii Europejskiej, bazującą na wspólnych wartościach.

Celem jest wpajanie młodzieży wspólnych wartości, ale niestety nie jest to wystarczająco doprecyzowane. O ile Komisja Europejska dostrzega iunctim pomiędzy radykalizacją postaw a ostatnimi zamachami terrorystycznymi, to jednak nie mówi wprost, że dokonywane są one przez islamskich ekstremistów. Komisja Europejska powinna lepiej zdiagnozować sytuację, odżegnując się od źle pojmowanej politycznej poprawności, i wrócić do korzeni Europy, czyli wartości chrześcijańskich, i głośno je artykułować.